Stawiać zarzuty łatwo, dokumentować je trochę trudniej.

Co Pani miała na myśli, mówiąc konkretnie o ograniczeniach działalności organizacji pozarządowych w Polsce i na Węgrzech?